hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um rannsókn á fjárhagsstöðu skuldugra heimila sem er á þingskjali níu hundruð sextíu og einn fimm hundruð sjötugasta mál þingsins frumvarpinu er ætlað að tryggja ráðherra aðgang að þeim gögnum sem honum eru nauðsynlegar til að geta framkvæmt rannsókn á fjárhagsstöðu skuldugra heimila og meta áhrif af þeim aðgerðum sem stjórnvöld hafa nú þegar gripið til tilgangur rannsóknarinnar er þó ekki að koma á fót varanlegu gagnasafni með þeim upplýsingum sem ráðherra verður heimilt að safna heldur að söfnun upplýsinga getu staðið yfir meðan þörf er á í ljósi tímabundinna og óvenjulegra efnahagslegra aðstæðna í samfélaginu mælt er fyrir um að söfnun upplýsinga geti varað í allt að eitt til tvö ár og að allri úrvinnslu verði lokið innan þriggja ára hið mesta mun ég nú hæstvirtur forseti fjalla nánar um tildrög frumvarpsins í kjölfar þeirrar fjármálakreppu sem reið yfir á árinu tvö þúsund og átta hefur fjárhagsstaða skuldugra heimila versnað mikið sem kunnugt er snemma á árinu tvö þúsund og níu ákvað seðlabanki íslands að safna gögnum til þess að meta áhrif fjármálakreppunnar á heimilin í landinu í því skyni veitti persónuvernd bankanum leyfi til að safna frá fjármálafyrirtækjum skattyfirvöldum og vinnumálastofnun upplýsingum um fjármál og atvinnu einstaklinga og samkeyra þær upplýsingar til frekari vinnslu samhliða samkeyrslunni voru þau persónuauðkenni sem upplýsingarnar geymdu dulkóðuð með dulkóðunarlykli sem persónuvernd geymdi leyfi persónuverndar voru bundin því skilyrði að þeim lykli yrði eytt þegar rannsókninni lyki

seðlabankinn hefur ákveðið að sækja ekki aftur um leyfi hjá persónuvernd til þess að framkvæma nýja rannsókn á grundvelli nýrra gagna ég tel hins vegar afar brýnt að stjórnvöld hafi áfram góða yfirsýn yfir þróun þessara mála hverju sinni svo að ákvarðanir stjórnvalda um aðgerðir á þessu sviði verði teknar með upplýstum og skilvirkum hætti ég legg því til að með þessu frumvarpi að efnahags viðskiptaráðuneytið taki verkefnið yfir til sín og afli nýrra og ítarlegri gagna á skuldastöðu heimilanna rannsóknin mun meðal annars taka tillit til kyns aldurs fjölskyldugerðar og hvort einstaklingur er búsettur hér á landi eða erlendis skulda og eigna einstaklinga launatekna hvers kyns tilfærslu tekna og greiðsluúrræða sem þegar hafa verið settar í framkvæmd af stjórnvöldum hér er um mjög víðtæka gagnasöfnun að ræða og mun rannsóknin taka tillit til fleiri þátta við mat á fjárhagsstöðu skuldugra heimila en þegar hefur verið gert af seðlabankanum í frumvarpinu er mælt fyrir um hjá hvaða skráarhöldurum ráðherra er heimilt að afla gagna og hvernig standa skuli að afhendingu upplýsinga vegna rannsóknarinnar svo sem hversu nákvæma og sundurgreindar umbeðnar upplýsingar skuli vera hvernig kóðun einstakra tegunda upplýsinga skuli háttað og hvernig skuli haga frágangi hinna umbeðnu gagna að öðru leyti einnig er mælt fyrir um að aðilar afhendi upplýsingarnar án endurgjalds skýrt er kveðið á um að hinar samkeyrðu upplýsingar megi með engu móti innihalda persónuauðkenni heldur einungis auðkenni í stað kennitalna og fjölskyldunúmera í þessu samhengi er rétt að geta þess að í frumvarpinu er lagt til að persónuvernd verði falið að mæla fyrir um útfærslu slíkrar vinnu eða vinnslu og þeirra aðferða sem skuli beitt við birtingu á niðurstöðum rannsóknar meðal aðferða af því tagi má einkum nefna svonefnda sterka dulkóðun það er dulkóðun umræddra persónuauðkenna með þeim algrímum og dulkóðunarlykli af þeirri lengd sem hverju sinni er almennt viðurkennt að valdi því að óraunhæft verði að afkóða hin dulkóðuðu einkenni svo sem vegna þess að slíkt mundi kalla á vinnslu sem alla jafna tæki mörg ár á tölvubúnaði sem teldist mjög öflugur þá er ekki talið nein þörf á að aðrir en þeir fulltrúar ráðherra sem annast samkeyrslu gagna og dulkóðun persónueinkenna hafi aðgang að hinum mótteknu gögnum eða umræddri samkeyrðu og dulkóðun því er mælt fyrir um þrönga aðgangsstýringu þessarar vinnslu samt sem áður munu hinar samkeyra upplýsingar ekki verða ópersónugreinanlegar þvert á móti munu þær innihalda mikið magn upplýsinga um skráða einstaklinga frá ýmsum skráarhöldurum sem valda því að skráarhaldararnir geti með einföldum hætti afhjúpað hina skráðu jafnvel mætti nota upplýsingar sem birtar eru opinberlega svo sem úr álagningarskrám í sama tilgangi þannig liggja gild rök er lúta að upplýsingaöryggi til viðbótar þeim er rakin eru hér að framan til grundvallar banni við aðgangi annarra en ráðherra að hinum samkeyrðu upplýsingum

þá er sérstaklega tekið fram að úr hinum samkeyrðu upplýsingum legg eingöngu taka saman ópersónugreinanlegar upplýsingar til frekari kynningar eða birtingar en þar er einkum vísað til tölfræðilegra upplýsinga um hópa að viðeigandi lágmarksstærð til dæmis hundrað einstaklinga því til samræmis er að finna tæmandi tilgreiningu á því með hvaða hætti skuli fara með afurðir rannsóknarinnar er ákvörðun um birtingu þeirra falin ráðherranefnd um efnahagsmál en hana skipa forsætisráðherra efnahags og viðskiptaráðherra og fjármálaráðherra samanber þjóðhagsáætlun fyrir árið tvö þúsund og tíu hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþing þingskjal tvær blaðsíður sjötta að lokum er kveðið skýrt á um eyðingu annarra gagna en þeirra sem innihalda niðurstöður rannsóknarinnar það er tölfræðilegar upplýsingar um hópa einstaklinga

samkvæmt kostnaðarmati fjármálaráðuneytisins er gert ráð fyrir að heildarkostnaður við frumvarpið og rannsóknarinnar sem það mun standa að baki muni nema allt að fimmtíu milljónir króna á næstu þremur árum hæstvirtur forseti ég tel afar brýnt að stjórnvöld hafi á næstu tveggja til þriggja ára tímabili aðgang að öflugu rannsóknartæki til þess að fylgjast grannt með skuldaaðlögun heimilanna greina hver raunverulegur vandi heimilanna er um fram það sem nú þegar er þekkt og hvaða hópar eru verst settir

umfram það sem þegar hefur verið gert og að fjármunum landsmanna sé vel varið frumvarpi þessu er ætlað að búa þeirri rannsókn umgjörð